Der Bericht hebt hervor, dass die finanziellen Auswirkungen von Betrug 2011 auf 404 Millionen Euro gefallen sind. Ich habe eine etwas bessere Zahl Eine Trillion Euro an öffentlichen Geldern geht aufgrund von Steuerbetrug und Steuerflucht jedes Jahr in der Europäischen Union verloren. Oder etwas anders ausgedrückt Der Durchschnittsbetrag, der an Steuergeld buchstäblich verlorengeht, entspricht dem Vierfachen des Betrags, den die Europäische Union für Bildung ausgibt. Ich frage mich daher Wie lange wollen wir hier noch zusehen? Gerade angesichts der Krise wäre dieses Geld besser in der Bildung angelegt, und vor allem würde es den unzähligen Arbeitslosen vor allem den Jugendlichen helfen. Die Jugend und die Arbeitslosen hätten dann wieder eine Perspektive!